er ég í spreng að koma hér með e e s málin með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar alþingis til að staðfesta fyrir íslands hinu ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað fimmtíu og átta tvö þúsund og þrettán um breytingu á öðrum viðauka við e e s samninginn um tæknilegar reglugerðir staðlaprófanir og vottun og fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og tíu áttatíu og fjögur e s b frá fimmtánda desember tvö þúsund og tíu um breytingu að því er varðar lyfjagát á tilskipun um bandalagsreglur um lyf sem eru ætluð eru mönnum einnig er felld inn í samninginn reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer tólf þrjátíu og fimm tvö þúsund og tíu frá fimmtánda desember tvö þúsund og tíu um breytingu að því er varðar lyfjagát vegna mannalyfja á reglugerð um málsmeðferð bandalagsins um veitingu lyfja fyrir manna og dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun lyfjastofnunar evrópu og á reglugerð um hátæknimeðferðarlyf með þessum gerðum er sett á fót nýtt regluverk á e e s svæðinu á sviði lyfjagátar en reglur um lyfjagát eru settar til að unnt sé að koma í veg fyrir greina og meta aukaverkanir af lyfjum með hinu nýja regluverki er stefnt að því að auka lýðheilsu bæta skilvirkni lyfjagátarkerfisins í evrópu og auka öryggi við dreifingu og notkun lyfja á evrópska efnahagssvæðinu einnig er stefnt að því að auka frjálsa dreifingu öruggra lyfja innan e e s draga má efni þessara breytinga saman í fjögur meginatriði hlutverk og ábyrgð hagsmunaaðila er aðgreind og skýrð verkaskipting er betur aðgreind svo forðast megi tvískráningar verklag við gagnaskil markaðsleyfishafa tilyfirvalda er einfaldað sem og verklag við tilkynningar óvæntra aukaverkana lyfja innleiðing gerðanna kallar á breytingu á lyfjalögum númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fjögur með síðari breytingum þar sem ákveðinn hluti nýrra krafna sem gerðirnar leggja á herðar markaðsleyfishafa lyfja eiga sér ekki lagastoð í núgildandi lögum gert er ráð fyrir því að heilbrigðisráðherra leggi fram frumvarp til breytinga á lyfjalögum en framlagning mun þó ekki nást á yfirstandandi þingi þá þarf jafnframt að gera breytingu á reglugerð númer fjórtán sautján tvö þúsund og eitt um markaðsleyfi sérlyfja eða sérlyfja merkingar þeirra og fylgiseðla sérlyfja þetta hlýtur að vera sérlyfja það er einhver prentvilla í þessu hjá okkur ekki er búist við að innleiðing gerðanna hafi teljandi áhrif á tekjur eða gjöld ríkissjóðs enda er í tíundu málsgrein þriðju greinar lyfjalaga númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fjögur með síðari breytingum gjaldtökuheimild til handa lyfjastofnun vegna útgáfu markaðslyfja og lyfjaeftirlitsgjalds sem lagt er á eftirlitsskylda aðila samkvæmt því ákvæði er gert ráð fyrir því að eftirlitsgjaldið skuli standa undir kostnaði stofnunarinnar